virðulegur forseti þegar ráðist er að gildum samfélags okkar er okkur nauðsynlegra en nokkru sinni fyrr að standa saman vörð um það góða samfélag sem reist hefur verið á þeim gildum hugur okkar íslendinga er hjá fórnarlömbum glæpaverkanna í parís á föstudaginn var og aðstandendum þeirra þau voðaverk hafa vakið undrun og skelfingu en líka kallað fram reiði í brjóstum fólks um allan heim og hugur okkar er ekki aðeins hjá fórnarlömbunum og aðstandendum þeirra heldur líka hjá parísarbúum og frökkum öllum vinaþjóð okkar og bandalagsþjóð til langs tíma því að árásin er gerð á samfélag þeirra allt hún er gerð á háa og lága fólk af ólíkum litarhætti ólíkum trúnaðarbrögðum kynferði og öðrum þáttum hún er árás á opin og lýðræðislegt samfélag um leið og við eigum að leyfa okkur sterkar tilfinningar þegar með þessum hætti er ráðist að fólki með óskiljanlegri grimmd þá verðum við líka að hafa hugfast að reiði er engu að síður ekki góður grundvöllur til að taka ákvarðanir ákvarðanir um öryggi okkar og samfélagsskipan þurfum við að yfirvega vel hvað þurfum við núna að yfirvega við þurfum að hugsa hvað er það sem glæpamennirnir vildu þegar þeir vildu skapa ótta þá skulum við minnast þess að við búum í einhverju öruggasta samfélagi í heiminum þeir vildu skapa sundrungu og þá skulum við rækta samstöðu þeir vildu skapa fordóma og hatur við skulum þá rækta fjölmenningu og umburðarlyndi þeir vilja skapa lögregluríki við skulum styrkja hið opið samfélag þeir vilja vega að lýðræðinu við skulum efla það þeir vilja æsa til stríðsreksturs við skulum leggja þeim mun meiri áherslu á friðsamlegar lausnir um leið

öllum tímum þurfum við að taka öryggi okkar alvarlega við þurfum að gæta þess og verja það svo við höldum áfram að njóta þess það verðum við að gera á grundvelli staðreynda með köldu mati á því hver hættan er

þurfum auðvitað líka að minnast þess að við höfum því miður dregist inn í þessi átök þegar við vorum í hópi hinna viljugu þjóða og þurfum að meta öryggismál og aðra hluti í því ljósi en ekki síst siðferðislega ábyrgð okkar á þeim úrlausnarefnum sem blasa við í þessum heimshluta þar höfum við nýlega náð góðri samstöðu öll íslenska þjóðin allir stjórnmálaflokkar hér um að taka hér á móti með myndarlegum hætti fólki sem er að flýja undan þessum glæpamönnum það er engum blöðum um það að fletta að isis vill gjarnan sá frækornum efa og tortryggni í garð þess fólks sem nú flýr undan ríki þeirra til evrópu þess vegna einmitt þess vegna eigum við ef eitthvað er að leggja áherslu á það

og kveða niður allar raddir um tortryggni í þeirra garð um leið og sjálfsagt er að gæta sjálfsagðra öryggisráðstafana þetta er sameiginlegt verkefni okkar fram undan og ég fagna þeim skrefum sem hæstvirtur utanríkisráðherra lýsti hér í ræðu sinni að tekin verða og einnig þeirri yfirveguðu nálgun sem við höfum orðið vitni að í viðbrögðum hæstvirts innanríkisráðherra